borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn þingflokks framsóknarflokksins ásmundur einar daðason er formaður þórunn egilsdóttir er varaformaður og willum þór þórsson er ritari borist hefur tilkynning um breytingu á stjórn þingflokks bjartrar framtíðar brynhildur pétursdóttir er formaður páll valur björnsson er varaformaður og björt ólafsdóttir er ritari borist hefur tilkynning um þá breytingu á stjórn þingflokks pírata birgitta jónsdóttir er formaður helgi hrafn gunnarsson er varaformaður og ásta guðrún helgadóttir er ritari borist hefur tilkynning um breytingu á stjórn þingflokks